níutíu prósent lán framsóknar þar sem ég lýsti skoðunum mínum á því hann hefur kannski ekki flett alveg nógu langt þingmaðurinn